Madame la Présidente, chers collègues, en votant cette aide macro financière, nous devons avant tout penser au peuple ukrainien qui a souffert et souffre encore de la guerre, de la crise politique mais aussi de la crise économique. Il est évident que l'Union européenne doit venir en aide à l'Ukraine mais il est tout aussi évident que cette aide doit s'accompagner de réformes et notamment de celle concernant la lutte contre la corruption dans tous les domaines y compris celui de la délivrance des diplômes universitaires qui dénature la démocratie.